To była dzisiaj naprawdę pasjonująca debata, która zapowiada bardzo ciekawą Radę Europejską od jutra, dlatego że wszyscy mogliśmy się przekonać jak szybko spadają gwiazdy w Unii Europejskiej. Te wszystkie ataki na przewodniczącego Rady Europejskiej tylko dlatego, że powiedział parę rzeczy oczywistych, że system przymusowej dyslokacji nie działa, pokazują jak łatwo jest zostać wrogiem Unii Europejskiej.

Swoją drogą dziwię się przyjaciołom politycznym pana Tuska, że nie występują w jego obronie.